Maar vergis u niet in acht maanden tijd een volledig associatieakkoord sluiten is praktisch onmogelijk. Daarom moeten wij prioriteiten durven stellen. Ten eerste onze vissers moeten kunnen blijven vissen in de Britse wateren.